Najlepszej odpowiedzi na tę kwestię udzielili przedstawiciele rządu niemieckiego w truście decydującym o wyborze konsorcjum Magna na podmiot przejmujący Opla. Jeden z nich nie wziął udziału w decydującym głosowaniu, a drugi Manfred Wennemer głosował przeciwko, uznał bowiem, że jest to decyzja polityczna. Komisja Europejska winna przeanalizować charakter pomocy publicznej udzielonej Oplowi i dać nam posłom, odpowiedź, czy nie był to rodzaj protekcjonizmu lokalnego rynku kosztem fabryk i miejsc pracy w innych krajach Unii Europejskiej. Jestem szczególnie uczulony na surowość ocen Komisji Europejskiej, gdyż stoczniowcy Szczecina i Gdyni nie otrzymali szansy kontynuacji produkcji statków. Czy równie surowa i rzetelna będzie ocena przez panią komisarz Kroes tego przypadku pomocy publicznej, tak jak to było w przypadku polskich stoczni? Obywatele Europy obawiają się, iż stosowane są podwójne standardy w tej materii. Na koniec chciałbym powiedzieć, że kryzys ekonomiczny na świecie trwa od roku. Komisja Europejska powinna być przygotowana, by asystować, oceniać, doradzać, proponować takie rozwiązania w tym trudnym czasie, które nie będą obciążone podejrzeniami o motywy polityczne czy protekcjonistyczne poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Niestety mam wrażenie, że w tym przypadku Komisja zachowała się biernie.